Avec la fusion thermonucléaire, c'est la promesse pour l'humanité d'une énergie électrique abondante, renouvelable à l'infini, non polluante, accessible à tous et bon marché promesse à laquelle ne peuvent répondre les autres modes de production d'énergie. La réussite d'ITER est d'autant plus importante pour l'avenir de l'humanité que les besoins en énergie électrique ne vont cesser de croître. Mais réussir ITER implique de tourner le dos aux logiques prédatrices et destructrices de la concurrence et de la financiarisation du secteur de l'énergie.

Il faut construire les grandes entreprises intégrées de propriété publique du XXIe siècle capables de relever les défis scientifiques, technologiques et économiques que représentent ITER et son industrialisation. Il faut planifier écologiquement. En matière d'énergie, on ne peut dissocier la recherche, la conception, la production, les réseaux de transport, la distribution, sauf à encourager les pires gâchis, les inégalités sociales d'accès à l'énergie et les risques d'accidents majeurs.